C'è qualcuno che vuole parlare contro questa proposta?

Martedì Il gruppo Europa delle Nazioni e della Libertà ha chiesto di non procedere alla votazione sulle proposte di risoluzione che concludono il dibattito sulle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione relative agli Orientamenti sulle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito.